Vážený pane předsedající, je nepochybné, že všechna čísla, která zde zazněla, jsou alarmující.

plateb a 4 z nich byly zařazeny mezi vážně kvantifikovatelné chyby. Nechci zpochybňovat práci Účetního dvora, které si velmi vážím, ale chci vyzvat Komisi, aby ve svých výrocích byla zdrženlivější, neboť je potřeba je mít nejprve fakticky podložené.